forseta hefur borist erindi frá þingflokki samfylkingarinnar dagsett í dag um mannaskipti í nefnd þingsins samanber sextándu grein þingskapa guðbjartur hannesson taki sæti katrínar júlíusdóttur í velferðarnefnd